Zajtra začína olympiáda v Soči dobrý to moment hovoriť dnes o bilaterálnych vzťahoch a situácii v Rusku.

Vonkajší tlak Moskvy na štáty vo svojom okolí a susedstve je neprijateľný a pripomína niečo ako novodobý kolonializmus, ako to už dnes povedali viacerí rečníci.

Sme síce strategickí partneri, ale máme odlišné názory na mnohé zásadné veci. Medzi ne patrí dodržiavanie ľudských práv, ako aj situácia na Ukrajine. Naša pozornosť a reakcie na dianie v Rusku by nemali byť odvrátené zimnými olympijskými hrami.